Diese drei Männer aus Bahrain sind zum Tode verurteilt worden für eine Tat, die sie mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht begangen haben. Es liegt nahe, dass diese Maßnahme die mehrheitlich schiitische Bevölkerung einschüchtern sollte. Die Angeklagten wurden im Februar 2015 zum Tode verurteilt, legten dagegen jedoch Berufung ein und begründeten diese damit, dass ihre Geständnisse unter Folter erzwungen worden waren. Die Berufung wurde kurz vor der offiziellen Erschießung der Männer verworfen.

Als dann drei Jahre später eine Bombe drei Polizisten tötete, wurden erneut Schiiten dafür verantwortlich gemacht und drei Verdächtige innerhalb kurzer Zeit und trotz ziemlich dünner Beweislage festgesetzt. Es werden seit der gezielten Destabilisierung der Länder in Nordafrika und im Nahen Osten religiöse oder ethnische Konflikte ausgetragen, die hätten verhindert werden können, wenn man nicht auch von EU Seite die US Außenpolitik vor Ort unterstützt hätte.